Azt is köszönöm, hogy konkrétumokról is tudtunk beszélni, és biztos vagyok abban, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy a bizottsági új tervezet ezeket a szempontokat majd figyelembe vegye. Szó volt itt arról, hogy minimum közös követelményeket fogalmazzunk meg, hogy az egységes rendszer révén szűnjenek meg a rossz gyakorlatok, hogy hatékonyak és költségkímélőek leegyünk, hogy ne legyen lehetőség a visszaélésekre. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon fontos elemek, amelyek mentén kell közösen dolgozni. Egy zárógondolatot engedjenek meg. Ugye mi arra vagyunk büszkék, hogy az Európai Unióban egy olyan közösségnek vagyunk a részesei, amelyik az emberi méltóságot a legfontosabb értékei között tartja számon.

Miniszterelnök úr a délelőtt folyamán elmondta, az Európai Unió jelenlegi helyzetében igaz, hogy józan észre, hideg fejre van szükség, de be kell bizonyítanunk, hogy szívünk is van. Ő ezt a romapolitikával összefüggésben tette. Azt gondolom, hogy a menekültügy kapcsán is el kell mondanunk, hogy igen, az Uniónak meg kell tudnia mutatni, hogy szíve is van. A magyar elnökség továbbviszi azt a munkát, amelyet a belga elnökség folytatott. A programunkban, ebben a zöld füzetben, amit tegnap minden képviselő megkapott a postaládájába, a

Én az első hozzászólásomban ma este azt is elmondtam, még konkrétabban, mint a füzetben szerepel, hogy mind a dublini rendelet, mind pedig a kvalifikációs irányelv terén szeretnénk a Tanácsban megállapodásra jutni. Úgyhogy abban bízom, hogy ezek alapján Önök elfogadják, hogy a magyar elnökség valóban kiemelten kezeli ezt a témakört, és számítunk az Önök együttműködésére.